A marrákesi szerződés rendelkezésére vonatkozó irányelv egy újabb lépés lesz abba az irányba, hogy az Európai Unió minden egyes állampolgárának igényére választ adjon. A vakok és látássérültek számára óriási dolog, ha a szerzői jogok által védett művek szabadon hozzáférhetőek lesznek, határokra való tekintet nélkül. Ez egy olyan terület, ahol nem a kereskedelmi érdekeknek, hanem a méltányosság elvének figyelembevételével kell dönteni. Ezért is állok értetlenül a megállapodásnak azon része előtt, amely anyagi kompenzáció fizetésének lehetőségét veti fel, amelyet a látássérült szervezetek és könyvtárak kellene kifizessenek. Tekintettel a látássérültek számára készült speciális kiadványok előállításának magas költségeire, egy ilyen járulékos adó további vak és látássérült polgárokat foszthat meg a könyvekhez való hozzáféréstől, elsősorban a szegény tagállamokban. Mivel tagállami hatáskör lesz ennek az anyagi kompenzációnak az alkalmazása, ezért az EU helyett a kormányoknak kell méltányosnak és bölcsnek lenniük e kérdésben.